Domnule președinte, domnule comisar, vreau să o felicit pe colega mea, în primul rând, pentru întrebarea adresată și, ca un om care a lucrat în business, spun că a bloca 21 de miliarde și a nu le da acolo unde trebuie, mi se pare absolut de neacceptat și nu înțeleg motivația dumneavoastră, domnule comisar, potrivit căreia n ați putea începe mai repede evaluările, pentru că ar crea o birocrație suplimentară pentru cei care trebuie să raporteze. Păi consultați statele, consultați regiunile și o să vedeți că vor vrea să raporteze.

Și nu mai înțeleg un lucru cum să existe ideea de a lua acești bani, am înțeles din luările de cuvânt de aici? Factorul motivațional a fost gândită această sumă pentru a se da pentru cei care au performanță. Și, sigur că nu pot să nu fac referire la ce a spus colega noastră, că nu au legătură reformele structurale cu politica de coeziune, mi se pare straniu. Vă rog, domnule comisar, să ne răspundeți.